Frau Präsidentin! Ich möchte darauf hinweisen, dass der Weg für den Europäischen Auswärtigen Dienst noch sehr weit ist. Ich möchte nur einige Fragen stellen Warum halten Sie dieses Organigramm weiter so vor? Der Dienst funktioniert ja trotz dieses Organigramms und nicht wegen des Organigramms.

Ich freue mich, dass Sie einen Rückbau angekündigt haben und bin schon gespannt, wie der dann wirklich aussieht.

Was ist ihr Konzept?

Was sind die Ergebnisse, und warum gibt es überhaupt noch diese Sonderbeauftragten? Es wäre vielleicht klüger, die Delegationen zu stärken. Ich glaube, dass wir mit Ihnen für einen effizienten Europäischen Auswärtigen Dienst kämpfen müssen.

Das sind mehr als doppelt so viele, als die Vereinigten Staaten haben. Es wäre doch angemessen und sinnvoll, den Europäischen Auswärtigen Dienst zu stärken.